virðulegi forseti ég held að það sé nauðsynlegt fyrir formann framsóknarflokksins að rifja upp sögu einkavæðingarinnar þegar hann heldur því

um það að það yrði staðið þannig að einkavæðingu bankanna að það yrði dreifð eignaraðild og það er einmitt það sem skuli þessi samþjöppun sem þarna varð með sölu á þessum bönkum sem er upphafið það er auðvitað fáránlegt að hugsa til þess að nú þegar við stöndum í þessu hruni að það skuli vera upplýst að bankarnir sem seldir voru á útsölu fyrir ellefu milljarða að það sé ekki enn þá búið að greiða kaupverðið í þessum bönkum þannig er nú sagan ég tek eftir því að háttvirtur þingmaður þegar hann er að saka okkur í samfylkingunni og þessa ríkisstjórn fyrir að gera ekki neitt þá hlustaði ég með athygli á hans ræðu hér stefnuræðu í gær ég var að hlusta eftir því hvað hann hefði fram að færa til þess að endurreisa hér efnahagslífið og koma skuldugum heimilum af stað aftur en það voru engar tillögur engar hugmyndir já það er hægt að setja fram svona hugmyndir draga eins og kanínu upp úr hatti að það hægt að afskrifa hér

milljarða til norðmanna þetta eru bara ekki staðreyndirnar sem við stöndum frammi fyrir því miður við verðum að horfa með þeim augum á raunveruleikann sem við okkur blasir að við getum reist okkur upp úr þessum erfiðleikum og hvað þurfum við fyrst og fremst til þess við þurfum að endurreisa trúverðugleikann við alþjóðasamfélagið það er eitt það mikilvægasta sem við þurfum við þurfum ekki nýja ríkisstjórn eins og háttvirtur